Din punct de vedere social însă, această afirmație tinde să își dovedească neadevărul. Desigur că există instituții și organisme europene care acordă îngrijiri medicale categoriilor defavorizate în care se înscriu și persoanele fără adăpost. Însă, cu părere de rău trebuie să constatăm că, atât din punct de vedere al calității actului medical, cât și al programelor, ele nu se ridică la nivelul celor de peste Atlantic. Poate că această strategie europeană pentru persoanele fără adăpost ar trebui regândită acum și din acest punct de vedere, și anume al acordării îngrijirilor medicale către persoanele fără adăpost.